Wie wird sich das konkret im Haushalt 2013 auswirken? Welche Positionen im Haushalt 2013 sehen Sie vor, um eine konkrete Wachstumsstrategie auf die Schiene zu kriegen?

Welche Wachstumsinfrastrukturen haben Sie hier vorgesehen?

Der dritte Punkt ist, dass wir schauen müssen, dass die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer Chancen bekommen, in anderen Ländern der Europäischen Union, aber auch außerhalb der Europäischen Union Erfahrung zu sammeln.

Wird es hier eine deutliche Erhöhung geben, damit wir die Chance bekommen, diese jungen UnternehmerInnen zu ihren Zulieferern und zu ihren Märkten zu bringen?